Monsieur le Président, un navire de guerre turc qui met en joue des marins français, des frégates turques qui repoussent un hélicoptère grec effectuant un contrôle de cargo, des livraisons d'armes et de miliciens à la Libye en dépit d'un embargo, des incursions militaires en Syrie, en Irak et une duplicité avec Daech... Est il encore nécessaire d'évoquer le projet de transformer Sainte Sophie en mosquée pour que tout le monde ait bien conscience des intentions provocatrices et belliqueuses d'Erdogan? Ce n'est visiblement pas suffisant pour les représentants de l'Union européenne. Je me suis rendu, en mars dernier, à la frontière entre la Grèce et la Turquie, et comme tout le monde, j'y ai constaté l'agressivité du néo sultan à l'égard de notre continent, à l'égard d'un État, la Grèce, que vous avez abandonné au chantage migratoire inacceptable de la Turquie. La diplomatie est un rapport de force devant lequel vous avez abdiqué. L'Union européenne doit aujourd'hui plus que jamais mettre fin à ce jeu de dupes à l'égard d'Erdogan, auquel vous vous êtes trop longtemps soumis. L'agression de nos frontières comme celle de notre armée n'est pas acceptable. Des sanctions économiques doivent être décrétées, à commencer par la suspension de toutes les aides économiques versées à Ankara avec l'argent des Français et celui des peuples européens.